Na sliki je fant z dolgimi lasmi, blond barve. Ima rjavkasto do zelene oči. Na obrazu ima, na nosu in na licih, rjavkaste pegice. Na sliki je moški srednjih let. Ima črne lase, ki so kodrasti. Ima očitno štrleča ušesa, temno rjave oči in morda malo večji nos. Na sliki je temnopolti moški srednjih let, ima širok nasmeh, širok nos, je ostrižen na balin. Ima, lahko bi rekli, malo manjša ušesa in stisnjena h glavi. Ima temno rjave oči. Na fotografiji je moški srednjih let, ima pričesko, lase ima do ušes. Na obrazu ima, na obrazu nosi porogljiv nasmeh in je zazrt nekam v daljavo. Ima morda širok vrat in morda tudi manjši obraz glede na vrat. Na sliki je mlad fant v svojih mladih najstniških letih, na obrazu ima širok nasmeh, ima morda malo večji nos. Ima temno rjave oči. Ima krajše skravžane lase. Na sliki je mlado dekle s temno rjavimi lasmi do ramen. Ima zelenkasto sive oči, je rahlo nasmejana. Na sliki je mlad moški. Ima pokonci stoječo frizuro. Pogled je usmerjen nekam v daljavo. Oči ima modro do zelene. Za moškega ima malo bolj poudarjene obrvi. Ima tudi kratko bradico, in brke, morda ima tudi malo manjša ušesa, kot je običajno. Na sliki je odrasel moški z rjavimi skodranimi lasmi. Ima rjavkasto zelene oči. Ima morda malo manjšo brado glede na svoj obraz. Ima tudi manjšo bradico. Na sliki je odrasel moški, ki je najverjetneje iz azijskih predelov. Ima malo daljše lase v pričeski. Na obrazu nosi manjši nasmeh. Ima jasno rjave oči in morda malo širšo glavo. Na sliki je mlajše dekle z s svetlo rjavimi lasmi do ramen. Ima svetlo zelene oči. Ima manjši nos. Ustnice ima našminkane z roza barvo.